20. rocznicy zmian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Panie prezydencie Havel, panie przewodniczący Rady Europejskiej, premierze Szwecji, panie przewodniczący Komisji Europejskiej, panie i panowie posłowie, koleżanki i loledzy, szanowni goście! Mamy dzisiaj nadzwyczajną uroczystość i gościmy w Parlamencie Europejskim człowieka, który w dużym stopniu wpłynął na historię Europy. Dwa dni temu widzieliśmy, jak w Berlinie ponownie upadł mur. Tym razem symboliczny w formie kostek domina. Dziś w Parlamencie Europejskim gościmy człowieka, który był jednym z tych, którzy dwadzieścia lat temu uruchomili tamto domino pisarza, intelektualistę, wspaniałego człowieka. Przyjaciela tych, którzy walczą o wolność i prawa człowieka, gdziekolwiek by nie byli gościmy prezydenta Václava Havla.

Pamiętajmy, że komunizm obalili zwykli ludzie. Robotnicy, naukowcy, pisarze. Miliony ludzi na wschód od żelaznej kurtyny, którzy nigdy nie pogodzili się ze zniewoleniem. Przeciwko czołgom mieli tylko wielkie serca i determinację. Wiele ryzykowali przez dziesięciolecia, ale w końcu zwyciężyli, bo marzenia ludzi są silniejsze niż betonowe mury, niż zbrodnicze systemy polityczne. Ale ważni też byli ci, którzy im pomagali z zachodniej strony żelaznej kurtyny. Dali pewność tym na Wschodzie, że nie są sami. Dzięki nim wszystkim możliwe było historyczne pojednanie Wschodu z Zachodem. Możliwe było ponowne zjednoczenie Europy. Václav Havel był i jest bohaterem ich wszystkich. W 1989 roku studenci w mojej ojczyźnie, w Polsce, wołali Uwolnić Havla! Václav Havel został potem wkrótce prezydentem wolnej Czechosłowacji, prezydentem Czechów i Słowaków.